Sur 230 milliards d'engagements, ils en ont payé à peu près douze, plus les cinquante.

Si nous faisions un plan sur dix ans, cela ferait 20 milliards par an, avec un multiplicateur de six.